Das ist eine äußerst zynische Form der Gewaltanwendung, genauso wie Anschläge auf NGO und all jene, die humanitäre Hilfe bereitstellen.

Aber diese Erkenntnis hilft den Betroffenen in der gegenwärtigen Situation relativ wenig. Daher ist unsere Resolution so wichtig, denn wir erinnern daran, dass wir eigentlich ein wichtiges Instrument hätten die Leitlinien von 2009 zur Förderung der Einhaltung der Normen des humanitären Völkerrechts. Wir fordern die relevanten Einheiten des Rates auf, darzustellen, uns klarzumachen, welche Maßnahmen in diesem Zeitraum gesetzt wurden, die Leitlinien relevant und verbindlich zu machen. Wir sind uns der Bedeutung der Europäischen Institutionen und der Rolle der Mitgliedstaaten bewusst. Wir weisen diese Resolution auch auf die wichtige Rolle hin, die dabei dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zukommt.